Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président en exercice du Conseil, mes premiers mots seront pour regretter l'absence du président du Conseil européen. J'ai fait la proposition, Monsieur le Président, qu'il soit invité. Je ne sais pas s'il n'a pas été invité ou s'il refuse de venir. Nous n'avons plus de relations avec les chefs d'État ou de gouvernement. Voilà que le Conseil européen se réunit et nous n'avons pas de débat avec eux.

La politique industrielle de défense est un secteur qui a des caractéristiques particulières, des durées importantes de développement des produits, des obligations de maintien en service des systèmes sur plusieurs décennies et une forte caractéristique de la commande publique. Nous devons avoir une politique industrielle européenne de défense. Je remercie la Commission de son excellente communication. Nous le Parlement européen avons proposé la création d'un statut d'opérateurs économiques de défense en Europe, à qui seraient réservés les financements, pour nous assurer que l'emploi soit sur le continent, que la prise de décision de ces entreprises et la production soient sur le continent européen, et que nous puissions y développer des normes industrielles de défense, la certification et

Nous avons eu raison de développer Galileo quand on voit l'espionnage américain et d'envoyer nos trente satellites. Nous devons faire pareil pour la défense et je salue l'action du président de notre sous commission, Arnaud Danjean, sur tout ce qui est fait en matière de défense.

Je termine sur le semestre européen. J'ai bien entendu la proposition de tableau de bord sur le social, mais il faut aller bien plus loin que cela.